Monsieur le Président, permettez moi d'abord d'avoir une pensée pour les travailleurs de Florange et ceux de Liège, les uns confrontés à l'attente d'un éventuel repreneur, et les autres confrontés à un plan social qu'ils jugent largement insuffisant. L'acier est pourtant une industrie de base extrêmement structurante de l'économie.

C'est à vous, la Commission européenne et pourquoi pas le 6 décembre qu'il revient de lancer une initiative Acier en lien avec le programme cadre de recherche et d'innovation. Une initiative coordonnée au niveau de l'Union européenne qui fera coopérer les États membres entre eux au lieu de laisser aux grands groupes sidérurgiques le droit de vie ou de mort sur les filiales, y compris celles qui ont investi dans l'outil ou dans le capital humain. Des grands groupes qui profitent de la non harmonisation fiscale ou, pire encore, qui jouent avec les avantages qu'ils reçoivent. La régulation, Monsieur le Commissaire, ne se fera pas toute seule.

Il n'est pas tolérable que des quotas d'émission de CO2 aient été détournés vers des filiales extra européennes, ou encore accumulés en réserve. À l'échelle de l'Union, il y aurait 950 millions de quotas d'émission en surplus le grand champion toutes catégories de cette mise en réserve est évidemment ArcelorMittal, le même qui, à Seraing, avait conditionné la réouverture d'un haut fourneau à une allocation de droit d'émissions.